Rynek wewnętrzny ma ogromny potencjał, który jednak nie jest jeszcze wykorzystany, i naszym zadaniem jest wydobycie tego potencjału.

Przepisy dotyczące jednolitego rynku są już dość rozbudowane, dlatego główny nacisk należy położyć zdecydowanie na ich egzekwowanie i wdrażanie.

Z zadowoleniem przyjmuję działania Komisji mające na celu ulepszenie zarządzania rynkiem wewnętrznym, jednak zgadzam się ze sprawozdawcą, że powinny być one jeszcze ambitniejsze, szczególnie w zakresie koordynacji czy wprowadzania testu jednolitego rynku.

Oczywiście należy dążyć do tego, by wszystkie przepisy były odpowiednio implementowane, jednak w najbliższym czasie należy skupić się na kwestiach mających znaczenie dla gospodarki i ogólnego wzrostu gospodarczego. Uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie, aby patrzeć na rynek wewnętrzny w kontekście semestru europejskiego, ponieważ ułatwi to identyfikowanie przeszkód wciąż na tym rynku napotykanych oraz monitorowanie postępów.

Powinno się spojrzeć na każde z państw członkowskich indywidualnie i dopasować rozwiązania do napotykanych problemów.